Voorzitter, commissarissen, er zijn van die dagen dat ik mij schaam om lid te zijn van het Europees Parlement. En ik moet zeggen dit is zo'n dag. En dat is niet omdat ik denk dat wij onze ondersteunende diensten of de diensten van de Commissie geen heel nuttig werk doen om onderwerpen die voor Europese burgers van belang zijn op een goede manier te regelen. Maar als ik kijk naar het beeld van Europa, dan is het beeld van Europa vandaag Europa is van de achterkamertjes, van onduidelijke benoemingen.